Vielen Dank für die Diskussionsbeiträge auch zum Instrument für Stabilität und Frieden. Ich möchte abschließend nur noch darauf hinweisen, dass alle Maßnahmen des Instruments für Stabilität und Frieden folgende Prinzipien berücksichtigen müssen die Förderung von Demokratie und guter Regierungsführung, Menschenrechte und humanitäres Recht, einschließlich der Rechte der Kinder und der indigenen Bevölkerungen, Nichtdiskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment von Frauen, Konfliktprävention und Klimawandel. Wenn Sie also morgen also für das neue Instrument für Stabilität und Frieden stimmen, stärken Sie die EU als Zivilmacht, als starken Akteur der Konfliktprävention.